til háttvirtra þingmanna að samkvæmt sjötugasta og áttundu greinar þingskapa er því beint til þingmanna að tala virðulega um forseta lýðveldisins forseti sér ekki ástæðu til þess að víta þingmanninn vegna þeirra ummæla sem hann viðhafði um forseta lýðveldisins en vill engu að síður beina þessari vinsamlegu áminningu til allra þeirra háttvirtra þingmanna sem eru hér í þingsalnum